Je pense que ce sont deux contributions très intéressantes au grand débat sur la politique extérieure de sécurité de l'Union européenne. Quelqu'un a dit, vous étiez assis là, vous avez changé de place.

Moi franchement j'y crois et je l'ai défendu quand je me suis présenté comme candidat à ce poste.

Rappelez vous, quand on avait la monnaie commune, elle n'était pas unique.

Plus que

La défense, la paix ou la guerre, les rapports internationaux, la défense des intérêts de chaque pays dans le monde, tout cela est beaucoup plus près de la souveraineté.

Le chemin sera certainement long, mais à mon avis il faut bâtir des capacités communes pour arriver à avoir la possibilité de décider, pas à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Ces rapports montrent un peu le chemin avec toutes les difficultés.

J'espère avoir l'occasion d'en discuter davantage et directement parce que le futur de l'Europe va se bâtir autour de sa capacité à agir dans le monde.